Ja jako polityk, jako człowiek nie ukrywam, że mam rosnące wątpliwości co do stosowania kary śmierci jako takiej.

Dzisiaj coraz częściej przemawiają do mnie i nie ukrywam tego argumenty tych, którzy mówią, że kara śmierci w dzisiejszym świecie jest karą nieludzką.

Ale przecież jest także aspekt drugi, w którym wypowiadamy się nie tylko przeciwko karze śmierci jako takiej, ale przeciwko niedemokratycznemu systemowi politycznemu, w którym nie jesteśmy pewni, czy to nie dla politycznych celów zostali wybrani być może niewinni podkreślam, być może niewinni ludzie po to, by reżim mógł się pochwalić sukcesem, by mógł odwracać uwagę opinii publicznej swojego kraju od gigantycznych porażek polityki prezydenta Łukaszenki. Z tego miejsca warto powtórzyć apel do prezydenta Łukaszenki Panie Prezydencie, proszę ułaskawić tych ludzi!